Diese verursachen nur geringe Schäden an den Ökosystemen der Tiefsee.

Außerdem zählt die Schleppnetzfischerei zu den Fischfangmethoden, die im Verhältnis zur Menge an gefangenem Fisch die geringste Anzahl an Arbeitsplätzen sichern. Alternative Methoden wie die Langleinenfischerei schaffen sechs Mal so viele Arbeitsplätze. Der Ausstieg aus der Subventionierung der Tiefseefischerei mit Grundschleppnetzen ist daher aus wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gründen richtig und auch notwendig.